Les autorités allemandes n'ont toujours pas réussi finalement à identifier formellement l'origine de cette épidémie. En attendant, les légumes en Europe sont boudés et cette crise sanitaire s'est transformée en crise économique aussi, bien entendu, et en crise sociale. La filière maraîchère exige, à juste titre, des compensations et le commissaire l'a dit les ministres et les commissaires concernés vont se réunir à ce sujet cet après midi à Luxembourg.